Mało kto zdaje sobie sprawę, że aż 40 ludności nie ma dostępu do wody pitnej, a ponad 80 mln światowej populacji nadal korzysta z niezdrowych, skażonych źródeł wody. Gospodarka wodna ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzkie, wytwarzanie energii, rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe. Tak wiec wydajne gospodarowanie wodą, to podstawowy warunek zwalczania światowego ubóstwa. Należy również przypomnieć, że ONZ uznała prawo człowieka do zdrowej wody pitnej i urządzeń sanitarnych za prawo wynikające z prawa do odpowiedniego poziomu życia. Musimy zdać sobie sprawę, że czasy tak zwanej łatwej wody się skończyły, dlatego naszym obowiązkiem jest nowelizacja i rewizja istniejących przepisów w tym zakresie, aby odpowiedzieć i stawić czoła wyzwaniom wynikającym z urbanizacji, wzrostu liczby ludności i zanieczyszczenia. W przeddzień Światowego Forum Wody powinniśmy zwrócić na ten problem szczególną uwagę, aby jak najbardziej nagłośnić ten problem i zwrócić uwagę opinii publicznej na jego potencjalne konsekwencje. Tylko w ten sposób, czyli przy wsparciu międzynarodowej społeczności i najbardziej wpływowych polityków, wyniki i ustalenia tego światowego forum mogą być satysfakcjonujące i wyznaczające dobry kierunek zmian.